Los Socialistas europeos lo vimos claro hace ya más de cuatro años, y mañana, con la votación, este Parlamento dará un paso importante hacia el objetivo de establecer un impuesto sobre las transacciones financieras. Más de nueve Estados miembros han expresado su intención de implantar dicho impuesto, pero no nos podemos quedar en meras declaraciones.

Tenemos la obligación política de poner en marcha —primero a nivel europeo y luego a nivel internacional— un impuesto que asegure que uno de los causantes de la crisis pague por sus negligencias, que el sector financiero se haga responsable de una vez por todas de los abusos cometidos, ayudando a la recuperación económica tras haber sido rescatado. Hemos de actuar con la mayor rapidez posible para establecer este instrumento que nos permitirá obtener nuevos ingresos para las arcas públicas, que debe emplearse para estimular políticas de crecimiento, de generación de empleo, y que debe asimismo servir para impulsar nuestros valores de solidaridad e igualdad, financiando la lucha contra la crisis, la desigualdad y la pobreza, dentro y fuera de Europa.